Hvala lepa. Torej prvi korak v boju s to problematiko je zagotovo to, da sploh zmanjšamo nastanek odpadne embalaže. Že to, da bomo odgovornost proizvajalcev, razširili na vse prej, ne le od petnajst tam naprej, bo pomagalo k temu, da se bo vsak, ki daje izdelke na trg, vprašal, koliko se mu splača imeti embalaže, oziroma ko bo zasnoval sam izdelek, bo razmišljal tudi o tem, v koliko plastike ga bo zaprl. Potem pa je čisto na koncu, ko ko izčrpamo vse ostale možnosti, torej tudi tudi recikliranja, je pa potrebno odgovoriti na vprašanje, kaj pa s temi odpadki, ki se jih ne da več reciklirati, potem ko smo že optimizirali sam dizajn odpadkov in na ta način zmanjšali, zmanjšali količino, odpadne embalaže, kaj pa zdaj. Moje mnenje je, da mora vsaka država za svoje odpadke sama poskrbeti. Zdaj mi zdi to, če pustimo ob strani ekonomske vidike, se mi zdi moralno edino pravilno, da se potem ti naši odpadki ne vozijo v kakšne države tretjega sveta, kjer so okoljski standardi veliko nižji. Želim pa si, da ta odločitev o sežigalnici pride v sodelovanju z vsemi pride od od spodaj navzgor. Torej, da se najprej občine same pri sebi odločijo, kje bi to potencialno imeli, potem pa gremo skupaj v naslednje korake, torej. Da, se sproži širša javna razprava v tej občini, kaj to pomeni za občino, kaj pomeni za občane, kakšen bo nadzor, kakšna kakšni bodo filtri, kako kakšna bo vloga države in tako naprej. Da da so prebivalci tiste občine, ki bo pokazala največji interes za takšen objekt, vključeni v sam, v sam postopek od samega začetka. To se mi zdi edini sprejemljiv možen način. Če pa ugotovimo, da tega v Sloveniji nočemo, da ni takšne volje, potem pa je treba pretehtati oziroma dati na mizo tudi podatke o tem, kaj bo to pomenilo potem za posamezno položnico, če to še naprej vozimo v tujino. Ko bomo vse te podatke vsi skupaj dobro pretehtali, verjamem, da bomo sprejeli dobro odločitev. Ampak nikakor si pa ne bi želel, da bi kot država neki občini zapovedali, da mora to sežigalnico imeti. Mislim, da mora bi to, da mora ta odločitev biti sprejeta skupaj.